Mit dem heutigen Initiativbericht aus dem Agrarausschuss machen wir auf ein wichtiges Problem in der Landwirtschaft aufmerksam. So sind in den vergangenen Jahren die Betriebs und Produktionskosten viel schneller gestiegen als die Erzeugerpreise. Wir brauchen faire Bedingungen zwischen allen Marktteilnehmern. Deshalb haben wir auch eine soziale Marktwirtschaft. Soziale Marktwirtschaft heißt, dass auch die Politik eingreifen muss, wenn diese fairen Marktbedingungen nicht gegeben sind. Wir haben nun einmal das Problem im Sektor Landwirtschaft, dass wir einerseits viele landwirtschaftliche Betriebe haben. Dann haben wir eine mittelständige Verarbeitungsindustrie, und zum Schluss haben wir einen hochkonzentrierten Handel, der in der Hand von wenigen Marktteilnehmern ist.

Das heißt, wir brauchen auch viel mehr Interessenverbände, die Marktinformationen erhalten, und die sich auch über Preise absprechen dürfen.